Vážená pani predsedajúca, pred časom sme sa dozvedeli, že v Španielsku školská komisia pre rodovú rovnosť dospela k záveru, že takmer dve stovky rozprávkových príbehov sú sexistické. Je pre mňa prekvapením, že takéto niečo, s takýmto niečím sa môžeme stretať, pretože celé generácie európskych detí vyrastali na tom, že počúvali pekným, príjemným detským spôsobom o tom, aké sú správne hodnoty v živote, hodnoty dobra a zla, hodnoty. ktoré jednoducho vychovávajú charakter človeka, ktorý sa potom dokáže postaviť za to, čo je v živote správne a čo je v živote nesprávne. Myslím si, že tu dochádza k veľmi čudnej situácii, a mali by sme sa voči takýmto veciam v našich kolegiálnych členských štátoch vedieť ohradiť, pretože nie je správne, aby sme diktovali to, čo deti majú počúvať a čo nie.